Ponovno vsi lepo pozdravljeni, tako spoštovana podpredsednica, Tina Heferle, poslanke, poslanci in seveda še vsi, ki s strani ministrstva vztrajate, ker se vas to poročilo tudi dotika! Hvala lepa, da ste pravzaprav tudi tako resno pristopili k obravnavi tega poročila, ki je sicer polovico krajše, a vendar, če napišeš poročila na dvesto straneh, imaš kaj povedati, gre namreč za opcijski protokol Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Kratko mu rečemo poročilo DPM-ja. Kaj naj povem? Izpostavlja sistem rednih, preventivnih obiskov na krajih odvzema prostosti. Vsaka država pogodbenica ustanovi enega ali več organov, to je DPM. Vključeno je kar osemdeset pogodbenic, najpogosteje to izvajajo ombudsmani v Sloveniji, od leta dva tisoč šest dalje. Naj vas spomnim, da smo ravno v lanskem letu pripravili zelo odmevno mednarodno konferenco, in tudi kadar pridejo v Slovenijo predstavniki nadzornih institucij SPT-ja, CPT-ja, torej evropskih ali mednarodnih, torej svetovnih, ugotavljajo, da je, vse, kar je priporočeno, že opravil tudi varuh. Torej, ne ugotavljajo dodatnih kršitev, kar je lahko le pohvala za našo institucijo. V mojem mandatu v letu dva tisoč petnajst sem uvedla skromno, vendar vseeno novost, in sicer drugačno organizacijo, to, kar se sedaj uvaja, tudi z ozirom na novelo zakona, in sicer posebno notranjo organizacijsko enoto. Čeprav namestnik Ivan Šelih vodi tudi področje pravosodja, odvzema prostosti, policijskih postopkov in tudi državni preventivni mehanizem, se mi je zdelo prav, da ljudje, ki delajo na njegovem oddelku, to sta dve osebi in še dve polovično sedaj, prej pa ena polovično, delajo zgolj to. Poznalo se je, kajti podvojili smo število obiskov. Teh obiskov je bilo v zadnjih dveh letih kar osemdeset. Rada pa bi se ob tej priložnosti zahvalila tudi vsem nevladnim organizacijam. Kar devet smo jih izbrali po posebnem pozivu, ne bom jih naštevala. Zelo lepo so predstavljene v našem poročilu. Tu so še zdravniki eksperti, ki hodijo z našimi zaposlenimi na številne obiske. Postali smo tudi prva demenci prijazna točka. To bi lahko omenila tudi pri prejšnjem poročilu. To je zelo pomembna. Kajti demenca je pravzaprav bolezen prihodnosti, pa žal tudi že sedanjosti, le zavedali se je nismo dovolj. Ugotavljamo številne težave na področju duševnega zdravja, opredelitve varovanih oddelkov, porabe posebnih varovalnih ukrepov. V zaporih, kot je bilo že rečeno, prezasedenost, k sreči samo nekaterih zaporov, kajti marsikaj se je na tem področju tudi spremenilo. Imamo tudi drugačne kazni, celo priznanja, v zgodnjih postopkih obravnave in tako je tudi manj tistih, ki, odidejo v zapor oziroma odidejo za krajši čas, kot bi sicer. Tu je še skrb za starejše, bolne in invalide. Temu smo pri varuhu posvetili posebno pozornosti in izdali celo tematsko poročilo, kajti če se sama še kot tožilka, spominjam časov, ko so ljudje odhajali na prestajanje kazni zapornih, so bili v nekih srednjih letih ali celo mlajši, danes jih v naših zaporskih institucijah najdemo kar nekaj, starih krepko čez osemdeset let, in seveda z ozirom na težave, ki prinesejo ta leta, je potrebna tudi drugačna obravnava in temu smo v tematskem poročilu namenili kar precejšno pozornost. Seveda je pozornosti vredna tudi psihiatrija. Tu smo, mimogrede, vendar za dostojanstvo ljudi je zelo pomembno, dosegli celo porabo ustreznih dnevnih oblačil, kajti veste, kako je se človek počuti, če mora hoditi naokoli v posebnih oblačilih, ki te tako zaznamujejo kot utesnjujejo. Tu gre še za težave z zdravljenjem mladoletnikov s težavami v duševnem zdravju. Organizirali smo, celo varuh je dal pobudo, za Dneve duševnega zdravja, kar je zelo pomembno, in na teh dnevih smo spregovorili ravno o teh osebah, ki se pogosto zadržujejo na posebnih oddelkih. Izdali smo posebno poročilo, in če me kaj veseli, me to, da upam, da bo kdaj bolje. Sem večni optimist, optimistka, vendar kot rečeno, še vedno tudi sama. Pripravili smo novinarsko konferenco na enem izmed posebnih, torej oddelkov socialnovarstvenih zavodov, posebnih zavodov, da smo se lahko skupaj z novinarji prepričali, da to, kar se tam dogaja, ni človeka vredno, ni dostojanstveno. Lani smo kot rečeno obiskali osemdeset ustanov, tako policijske enote, zavode za prestajanje kazni zapora. Tudi edini Prevzgojni dom Radeče pa psihiatrične bolnišnice, posebne socialnovarstvene zavode, domove starejših občanov, vzgojne zavode za mladoletnike in lokacije za tujce. Povedati moram tudi to, kar sem pogosto vprašana. Ne gre za napovedane obiske. To pomeni, ker so obiski nenapovedani, da seveda najdemo stanje, kakršno je, da se nihče, razen morda v največjem zaporu, kjer jih moramo zaradi velikosti obiska, obsežnosti akcije obvestiti vsaj dan prej, se poslužujemo vedno nenapovedanih obiskov, razen kadar so pri nas prisotni tujci. Kajti, zaradi njih je seveda potrebno obisk napovedati, vendar to ni tako pogosto. Izdali smo, v tem poročilu, ki ga imate pred seboj, šeststo petnajst priporočil in zelo lepo je, če lahko rečem, da je popolnoma nesprejetih le petinpetdeset, vem pa, da so tudi razlogi, da so nesprejeta. Ne zato, ker bi očitali nam karkoli, ampak zato, ker morda tudi finančne stiske preprečujejo, da bi se karkoli spremenilo še na bolje. Torej imamo ugled, ne le doma, tudi v tujini. Gostimo tujce, ki prihajajo k nam iz državnih preventivnih mehanizmov in se pri nas učijo, in tudi moje sodelavke, sodelavci, zlasti namestnik Ivan Šilih, pogosto potujejo v tujino in poučujejo, kako bi moralo biti stanje v zaporskih institucijah in drugih, kjer je ljudem kakorkoli odvzeta svoboda gibanja. Gre torej za zadeve, ki so občutljive in zato verjamem, da ste tudi temu poročilu, ki ima celo slikovno gradivo, potrudili smo se da sva vam poskušali prvič prikazati, kaj slika pomeni, včasih veliko več kot tekst. Hvala, ker boste tudi to priporočilo danes obravnavali, rekli karkoli o njem. Veliko je bilo že rečenega na odborih, na Komisiji za peticije, ki se ji ponovno zahvaljujem za resno obravnavo. pa tudi v državnem svetu. Torej, poročilo na dvesto straneh, s številnimi priporočili, resno, resno obravnavano in resno sprejeto. In hvala tudi za to, da mu boste prisluhnili, torej vsem, ki bodo tako s strani vlade kot z vaše strani predstavili svoje poglede nanj. Hvala lepa.